Pre krátkosť času budem hovoriť o dvoch nedostatkoch, ktoré správe vyčítam. Na jednej strane, správa sa vôbec nezmieňuje alebo nezaoberá otázkou rasizmu, a to napriek pripomienkam zo strany mimovládnych organizácií. To je podľa mňa dosť zásadná chyba, keďže rasistické prejavy sú jednou zo závažných prekážok napĺňania občianstva a občianskych práv v Európskej únii a dochádza k výraznému nárastu krajne pravicového extrémizmu v Európskej únii. Ďalšou problematickou oblasťou je upieranie práva na voľný pohyb osôb v prípade etnických menšín, ktoré je realitou najmä v dôsledku existencie rôznych bariér. O tom, že voľný pohyb etnických či náboženských menšín sa na dennej báze znemožňuje, niet pochýb. Týka sa to najmä Rómov. Vynucovanie zákonného práva na voľný pohyb sa musí diať aj s ohľadom na právo nebyť diskriminovaný a musí byť v tomto zmysle uplatnené, napríklad pri ilegálnych deportáciách alebo iných porušeniach tohto práva. Som presvedčená, že anti diskriminácia musí byť stredobodom občianstva Európskej únie a musíme dbať o to, aby sa adekvátne transponovala do existujúcich právnych predpisov.